Sami za to, že sú neprispôsobiví, že deti sa nevzdelávajú, že zanedbávajú zdravotnú starostlivosť atď. Súčasne však musíme povedať, že nie všetci Rómovia sú spokojní so svojím životom chcú lepšie žiť, chcú pracovať a chcú pre svoje deti lepšiu budúcnosť. Minulý týždeň som navštívila osadu v mestečku Moldava nad Bodvou, kde štyrom rodinám v auguste vyhoreli chatrče. Vďaka ústretovým krokom mesta, ktoré im prenajalo pozemok, a neziskovej organizácii si sami Rómovia stavajú svoje budúce murované obydlia z recyklovaného stavebného materiálu. Úsilie týchto konkrétnych rómskych rodín som zaznamenala v krátkom dokumente, ktorý svedčí o tom, že Rómovia chcú lepší život, len sami si nevedia pomôcť. Preto ak chceme riešiť rómsky problém, musíme ho riešiť spolu s Rómami.